Amikor beszámolót kaptunk néhány héttel ezelőtt a Bizottságtól, illetve az Európai Beruházási Alaptól, akkor még csak kétszázvalahány millió euróról volt összesen szó, és az egyik kérdésem pont ez volt, hogy az eredeti ígéret vagy terv szerint 500 millió volt tervbe véve.

Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hiszen a krízis hatásainak a csökkentésében ez egy kiemelten fontos program, ezért is siettünk ennek az elfogadásával.

Nagyon fontos az információnyújtás, az, hogy elérjen az emberekhez az információ.